Chci dodat, že mě jako poslance za Českou republiku mrzí, že v této zprávě musel být dán tak velký prostor kauzám pana premiéra Babiše. Potvrzuje to, že český premiér bohužel má závažné kauzy a je ve střetu zájmů, co se týče peněz, které čerpá z Evropské unie pro firmy, které dříve vlastnil a nyní je umístil do svěřeneckého fondu. Budu velmi rád, když Komise vyslyší jasná ustanovení této zprávy a když dokončí prověřování střetu premiéra Babiše ve věci čerpání evropských peněz, aby tedy bylo zřejmé a jasné, nakolik premiér Babiš porušuje či neporušuje evropské právo.